La première L'argent n'est pas tout, mais tout n'est rien sans argent.

Je crois qu'il a parfaitement raison et, pour nous, l'agent est important, pour des raisons financières et pour des raisons politiques.

Il y a eu une initiative franco allemande et le rapporteur y a fait référence il y a quelques instants qui a donné l'ampleur politique nécessaire à l'initiative du Parlement européen, qui s'était déjà prononcé auparavant sur un plan de relance très ambitieux. Le seul petit reproche qu'on pourrait peut être faire à ce plan de relance, c'est qu'il risquerait, avec la deuxième vague de la COVID, de ne pas être suffisant. Mais, avec les prouesses politique dont nous avons su être capables, je crois que, là aussi, on trouvera une réponse. J'espère que les besoins ne seront pas trop importants, mais en tout cas les réflexes politiques de l'Union commencent à fonctionner.

2021 pourra être une année salutaire, ce sera la première année du cycle budgétaire, ce sera aussi la première année qui sera en quelque sorte un test de résistance pour la nouvelle clause de respect des droits fondamentaux.

Elles ont eu lieu, elles ont encore lieu et, quand j'entends les discours politiques de certains États membres, elles ne sont pas en voie de disparaître, ces violations, donc on va devoir être très vigilants. Finalement, en ma qualité de corapporteur sur le NDICI, j'aimerais dire que 2021 pourra aussi être la première année où le Parlement européen pourra bénéficier de nouvelles prérogatives politiques en matière de programmation. Je crois que notre Parlement a son mot à dire, et devra avoir son mot à dire sur la programmation budgétaire du prochain cycle dans le cadre de nos relations extérieures.